Ontwikkelingslanden zien liever eerst geld op tafel en de EU wil liever eerst over doelstellingen praten. Duidelijk is echter dat we hoe dan ook het verlies aan biodiversiteit een halt moeten toeroepen.

Niet handelen is dus geen optie, en daarom stoort het mij dat onder andere de nieuwe Nederlandse regering 1 miljard euro wil bezuinigen op ontwikkelingshulp, een van de meest noodzakelijke financiële middelen om biodiversiteitsverlies in ontwikkelingslanden tegen te gaan.

Bij de hervorming van het landbouwbeleid moeten we verder kijken dan alleen maar duurzaam landbouwbeleid en moeten we een sterke vuist maken. Ik roep de Commissie dan ook op om wat er in Nagoya wordt afgesproken in meetbare, controleerbare voorstellen om te zetten en een langetermijnvisie te ontwikkelen, zodat we in 2011 niet weer moeten zeggen dat we het biodiversiteitverlies geen halt hebben kunnen toeroepen.